hæstvirtur forseti að undanförnu hefur verið nokkur umræða um ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð hér er um afar athyglisvert og mikilvægt mál að ræða en umræðan um þetta mál er ekki að hefjast núna í ræðu á viðskiptaþingi í febrúar tvö þúsund og fimm lýsti halldór ásgrímsson þáverandi forsætisráðherra framtíðarsýn sinni varðandi stöðu íslands í alþjóðlegum fjármálaheimi þar sagði hann meðal annars með leyfi forseta ég á mér þann draum að í framtíðinni verði ísland þekkt um víða veröld sem alþjóðleg fjármálamiðstöð að hér á þessari litlu og hjartfólgnu eyju starfi kraftmikil alþjóðleg fyrirtæki sem hafa kosið að eiga hér höfuðstöðvar vegna ákjósanlegra skilyrða af hálfu stjórnvalda vegna þess mannauðs sem í landinu býr og vegna mikils og góðs stöðugleika hvort sem er í efnahagslegu og stjórnmálalegu tilliti tilvitnun lýkur í ræðunni fór halldór nánar yfir þetta mál og þau tækifæri sem í þeim felast í framhaldi á þessu viðskiptaþingi skipaði hann nefnd undir forustu sigurðar einarssonar stjórnarformanns kaupþings sem fékk það verkefni að fjalla um og skila tillögum sem miða að því markmiði að ísland verði alþjóðleg fjármálamiðstöð nefndin skilaði þáverandi forsætisráðherra geir h haarde skýrslu með tillögum í október tvö þúsund og sex heiti þessarar skýrslu er alþjóðleg fjármálastarfsemi á íslandi um leið og hæstvirtur forsætisráðherra tók við niðurstöðunum kom fram hjá honum að ríkisstjórnin mundi þegar hefjast handa við að hrinda tillögunum í framkvæmd og vinna að markmiðinu um ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð síðan það var hefur orðið breyting á ríkisstjórn og margir eru forvitnir um það hvort áform hæstvirtur forsætisráðherra í málinu hafi breyst samhliða því það má öllum vera ljóst að þetta er mikið áhugamál okkar framsóknarmanna enda af stað farið með það að okkar frumkvæði á málstofu b s r b um lífeyrismál í síðustu viku kom fram hjá sigurði einarssyni að það sé tilvalið fyrir ísland að marka sér bás sem alþjóðleg fjármálamiðstöð og orðrétt sagði hann með leyfi forseta hér höfum við reynsluna menntunarstigið er hátt fjármálaþjónustan greiðir há laun afleidd störf eru mörg og eftirsóknarverð og staðsetning landsins er ekki hamlandi ólíkt því sem gerist í margs konar öðrum þjónustustörfum ég bind enn vonir við það að stjórnvöld taki efni skýrslunnar til gaumgæfilegrar athugunar tilvitnun lýkur en þarna vitnaði hann í skýrsluna sem ég nefndi hér áður vegna alls þessa hef ég lagt fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra hvernig hefur tillögum nefndar forsætisráðherra um ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð verið fylgt eftir